Diese Verantwortung resultiert zum einen aus den moralischen Werten, für die Europa heute steht, aus der eigenen Geschichte vieler Europäer, die nur allzu gern in diesem Zusammenhang vergessen wird, und zum anderen aus rechtlich verbrieften Garantien, die aus internationalen Verträgen und Konventionen erwachsen. Wer Verantwortung trägt, muss auch bereit sein, Lasten zu tragen. Das bedeutet, diese gerecht zwischen den Mitgliedstaaten zu verteilen. Was dies definitiv nicht bedeutet, ist die Verantwortung einigen wenigen Ländern aufzubürden, deren Landesgrenzen zufällig auch die Außengrenzen der EU sind, oder und das ist das Verwerfliche daran, was ich nicht billigen kann gar Regime wie das Gaddafi Regime dafür zu bezahlen, die Last präventiv von uns fernzuhalten. Verstehen wir uns richtig Wenn man Menschen davon abbringen kann, eine gefährliche Reise auf sich zu nehmen, bei der sie unter Umständen ihr Leben riskieren, ist das gut.

Ihm geht es um knallhartes Kalkül. Und die Europäische Union sollte sich hüten, sich zum Gehilfen eines Regimes zu machen, das Menschenrechte mit den Füßen tritt. Ich selbst war in Lagern in Libyen und habe mir das angesehen. Wir hatten die Gelegenheit, dort mit den Verantwortlichen zu sprechen. Und da geht es ihnen nicht um die Menschenrechte oder um den Schutz, sie haben eher beklagt, dass sie von uns keine Kanonenbote bekommen, damit sie die Grenzen besser schützen können, weil wir zu Recht an Gaddafi keine Bote liefern, weil sie als Dual Use Güter verwendet werden können. Auch das müssen wir doch einmal mit einbeziehen.

Ich bin auch der Meinung, dass das Verhandlungsmandat von allen Abgeordneten eingesehen werden muss und nicht nur von einigen wenigen. Denn es ist keine Geheimdiplomatie, die uns weiterbringt, vor allem nicht nach den Erfahrungen, die wir mit dem Regime und anders kann man es nicht bezeichnen von Gaddafi nun einmal in der Europäischen Union gemacht haben.